Rozdiel je v tom, že ak bude prebiehať so zmluvou, tak sa dramaticky zvýši šanca, že sa vo Vietname vďaka zmluve pretlačí viac demokracie. S odchodom Veľkej Británii z EÚ narástlo riziko zmenšenia obchodného priestoru, teda aj potenciálu ekonomického rastu. Navyše EÚ predsa ostáva možnosť uvaliť sankcie, či dokonca odstúpiť od zmluvy, ak by sa demokracia vo Vietname nezlepšovala.